Dezelfde NGO telde meer dan 30 vendetta moorden vorig jaar.

Zet de Albanese overheid zich voldoende in bij de bestrijding van de uitwassen van de Kanun?

Een tweede vraag op welke wijze assisteert de Commissie de Albanese autoriteiten bij een effectieve terugdringing van de bloedwraak?